Comment voulez vous qu'il y ait réconciliation d'un peuple? C'est des deux côtés, Monsieur Van Orden, ce n'est pas uniquement du côté des Tamouls, c'est des deux côtés qu'il y a eu des crimes, c'est des deux côtés qu'il y a des responsabilités, c'est des deux côtés qu'il faut que justice soit rendue.

C'est pourquoi, très simplement et au nom de tous ceux qui ont souffert des deux côtés, je dis que notre assemblée aujourd'hui ne peut qu'appuyer ce rapport pour davantage de lumière et davantage de justice. C'est le seul message que je voudrais faire passer aujourd'hui. Je n'aurai pas épuisé mon temps de parole, mais c'est le message essentiel pour cette assemblée.